Het is namelijk moeilijk aan te geven welke van de strijdende partijen die uiteindelijk zal zegevieren, het meest betrouwbaar zal blijken te zijn.